Beveiligers zien getekende afbeeldingen van menselijke contouren en daarop wordt met stippen aangegeven wanneer mensen vloeistoffen, wapens of andere verboden voorwerpen dragen. Zijn die stippen zichtbaar, dan worden die passagiers op die plekken apart gecontroleerd.

Wat mij betreft kunnen wij snel overgaan tot invoering van deze instrumenten als aanvullende instrumenten.